Swoboda świadczenia usług jest jednym z podstawowych elementów integracji europejskiej. Pozwala europejskim firmom na korzystanie z możliwości, jakie daje wspólny rynek, a co za tym idzie na tworzenie miejsc pracy i generowanie wzrostu gospodarczego, co jest szczególnie potrzebne w okresie wychodzenia z kryzysu. W ramach tej swobody w Unii Europejskiej przedsiębiorstwa zarówno z Europy Zachodniej, jak i Środkowo Wschodniej delegują rocznie około miliona pracowników w celu świadczenia usług w innym państwie członkowskim, z czego 70 delegowanych pracowników pochodzi z Europy Zachodniej.

Sytuacja gospodarcza oraz zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego spowodowały, że prace nad dyrektywą wdrożeniową były trudne, ale intensywne. Niejednokrotnie w Parlamencie Europejskim spotykałam się z pomysłami mającymi na celu wyeliminowanie tej formy aktywności gospodarczej, co było niestety często podyktowane przesłankami jedynie protekcjonistycznymi. Zlikwidowanie delegowania miałoby bardzo negatywne skutki nie tylko dla gospodarki, ale także dla rynku pracy, dla pracowników, którzy straciliby dziś tak bardzo potrzebne miejsca pracy.

Wbrew retoryce niektórych środowisk dyrektywa wdrożeniowa zawiera szereg zapisów, które poprawią ochronę praw pracowniczych. Wprowadzając klarowną listę elementów charakteryzujących delegowanie krajowe, inspekcje pracy będą mogły szybciej i sprawniej wykryć przypadki nadużyć i łamania prawa, np. zakładania firm skrzynek pocztowych czy fałszywego zatrudnienia. Państwa będą zobowiązane do zapewnienia odpowiedniej ochrony pracownikom w przypadku, gdy okaże się, że delegowanie było nielegalne. Będą zobowiązane utworzyć jedną narodową stronę internetową ze wszystkimi informacjami dotyczącymi warunków zatrudnienia w kraju przyjmującym, dając pracownikom możliwość uzyskania informacji, jakie prawa im się należą. Pracownicy będą mieli także dostęp do mechanizmów umożliwiających im sprawne i szybkie dochodzenie swoich praw, np. wypłaty z tytułu zaległych należności, w tym wynagrodzenia. Państwa będą nadal mogły decydować o doborze środków kontrolnych stosowanych wobec firm delegujących pracowników, co pozwoli na sprawne i efektywne prowadzenie kontroli, eliminowanie nieuczciwych pracodawców.

wynagrodzenia. Państwa będą mogły zastosować podobny mechanizm w odniesieniu do innych sektorów bądź bardziej restrykcyjne rozwiązania w zależności od potrzeb na lokalnym rynku. Poprawiona została także transgraniczna egzekucja kar i grzywien nałożonych na nieuczciwe firmy.

Dzięki wprowadzeniu listy elementów charakteryzujących delegowanie firmy będą miały jasność, jakie obowiązki muszą spełniać dodatkowo inspekcje pracy. Obowiązek informowania przez państwa członkowskie Komisji Europejskiej o stosowanych przez nie środkach kontrolnych oraz obowiązek publikowania informacji na temat instrumentów kontrolnych na jednej narodowej stronie internetowej da przedsiębiorcom jasność prawną i pewność, czy mogą spełnić wymagania inspekcji pracy.